er mjög erfið að minnsta kosti hjá mörgum þeirra erfiðleikar að fá vinnu í ljósi mikils atvinnuleysis og við hljótum að velta því fyrir okkur hvernig kröftum þeirra núna þegar sumarið er að ganga í garð sé best varið þess vegna vil ég spyrja hæstvirtan menntamálaráðherra um nýsköpunarsjóð námsmanna hvernig hæstvirtur ráðherra hyggist efla nýsköpunarsjóðinn og þar með að fjölga tækifærum og störfum fyrir námsmenn eftir að ég lagði þessa fyrirspurn fram

fimmtán milljónir hefðu verið settar til að auka eða styrkja nýsköpunarsjóðinn þannig að í raun og veru er búið að svara þessari spurningu líka að hluta en ég velti fyrir mér hvaða áhrif þessi fjárframlög hafi hvort þetta sé nægjanlegt til að mæta þeirri brýnu þörf sem blasir við hjá námsmönnum hvort það sé ekki rétt að við virkjum það hugvit sem býr í ungu og mjög frjóu fólki og við eflum þennan sjóð enn frekar og ég get nefnt því til staðfestingar að árið tvö þúsund og þrjú var hundrað sextíu og eitt verkefni

hversu mikil fjölgun verður við þessar fimmtán milljónir sem iðnaðarráðuneytið og menntamálaráðuneytið hafa ákveðið að verja til nýsköpunarsjóðsins en við gerum okkur grein fyrir því að vandamálið er mjög stórt næsta fyrirspurn sem ég spyr hæstvirtur ráðherra á eftir er akkúrat um sumarnám í háskólum landsins og þessar spurningar tvær tengjast í raun og veru því mikla vandamáli sem blasir við námsmönnum í dag þannig að ég spyr hæstvirtur ráðherra hvort hún telji að það sé nóg að gert að setja fimmtán milljónir króna í nýsköpunarsjóð námsmanna hvort það mæti þeim gríðarlega miklu þörfum sem eru úti í samfélaginu og hvort það væri ekki rétt að reyna að ná mjög víðtæku samstarfi meðal annars líka svið sveitarfélögin um það að efla nýsköpunarsjóðinn enn frekar þannig að ungt og hæfileikaríkt fólk geti komið hugmyndum sínum í framkvæmd í gegnum þennan mikilvæga nýsköpunarsjóð sem ég tel að við þurfum að efla á tímum sem þessum